Gdy zmiany polityczne wskazują na ograniczanie praw opozycji do swobodnego publicznego wypowiadania się, należy się mieć na baczności.

Aresztowania opozycji to sygnał jeszcze mocniejszy.

W krótkim czasie po wygranym przez prezydenta Chaveza referendum, gwarantującym możliwość pełnienia funkcji w kolejnych kadencjach, wydano nakaz aresztowania na pana Rosalesa.

Wenezuela jest zobowiązana do respektowania podpisanych przez siebie konwencji, gwarantujących przestrzeganie praw człowieka.